Señora Presidenta, quiero felicitar a los miembros de la Comisión ENVI y a su presidente, el señor Leinen, por el trabajo que han hecho para que podamos tener una Resolución como la que tenemos, y que hemos de aprobar con rotundidad. No podemos conformarnos con hablar de que tenemos suficiente con acuerdos sectoriales, porque hablar de un acuerdo de retales es admitir ya una parte del fracaso.

Una, más manifiesta la de evitar el cambio climático, con propuestas concretas de reducción de emisiones y con compromiso de financiación, y que aspira a un acuerdo vinculante, digo, no de retales. Y dos aspiraciones latentes una, la de empezar más temprano que tarde a trabajar para tener una política energética común, como, en su día, nos dotamos de una política agraria común, porque hacía falta, y, por supuesto, la aspiración, también incluida, de recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y en los políticos, de la que en Europa no vamos sobrados.

Por eso, animo al Presidente en funciones del Consejo a que siga con su optimismo y a que presione y negocie todo lo que pueda para arrastrar a los demás hacia este éxito. No sé si los gobernantes de este mundo multipolar quieren quedar en tela de juicio ante la Historia por no ser capaces de lograr un acuerdo vinculante, pero yo, como diputado, y creo que todos los representantes de los pueblos, no podemos quedar en tela de juicio ante la Historia por no haber sido capaces de lograr en Copenhague el compromiso vinculante que tenemos con la humanidad para evitar el cambio climático.